Señora Presidenta, señor Comisario, los dos Reglamentos de exención por categorías que se refieren a los acuerdos de especialización, por una parte, y de investigación y desarrollo, por otra, expiran prácticamente dentro de un mes, el 31 de diciembre de este año. La Comisión ha elaborado dos propuestas legislativas, dos propuestas de Reglamento que obran en esta Cámara para sustituir a los Reglamentos que llegan ahora a su fin. Desde el momento en que se aprobaron los primeros Reglamentos hasta el momento en que estamos ahora, ha llovido mucho. Ha habido cambios importantes en materia legislativa, especialmente el paquete de modernización del año 2003, se han producido decisiones judiciales transcendentales en esta materia y la Comisión ha aprendido bastante de la práctica, aspecto también importante. La Comisión ha abierto dos rondas de consultas con los interesados, lo cual es una buena práctica dentro de este espíritu de legislar bien y contar con la opinión pública. La gran pregunta ahora es ¿qué uso va a hacer de las respuestas de los interesados en esta consulta? ¿Les va a hacer caso o simplemente estas opiniones van a ir a la papelera? En este contexto, lo que el Parlamento y la Comisión de Asuntos Económicos quieren saber son fundamentalmente seis cosas. ¿Cuáles son las sugestiones, las ideas concretas que han avanzado los interesados que la Comisión va a tener en cuenta a la hora de diseñar, de definir estos Reglamentos, de que estos Reglamentos pasen de las musas al teatro? En segundo lugar ¿qué opina la Comisión sobre aquellos acuerdos horizontales que no están cubiertos por los Reglamentos de exención en materia de especialización o investigación de desarrollo? ¿Qué le han dicho los interesados en esta ronda de consultas? ¿Cuáles serían las ventajas desde el punto de vista de la industria, de la economía real y de la defensa de la competencia, de proponer reglamentos nuevos para tener en cuenta acuerdos horizontales que no estén cubiertos por los dos Reglamentos de exención por categorías que estamos contemplando en este momento? ¿Piensa la Comisión hacer unos reglamentos nuevos para abordarlos?

La pregunta es relativamente clara. El tercer problema que se ha debatido durante mucho tiempo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es el tema de las llamadas emboscadas de patentes que se producen, como el señor Comisario sabe, cuando una de las sociedades interesadas que participa en el establecimiento de estándares retiene información sobre las patentes del que es titular o de las patentes que piensa registrar en el futuro, con graves daños, grandes inconvenientes, para aquellas sociedades que, desconociendo esta información, se comprometen a actuar de acuerdo con los parámetros establecidos. La pregunta aquí es relativamente concreta estamos ante un caso de distorsión de competencia, de barreras en el mercado interior, que es el pecado capital en nuestra Institución ¿piensa la Comisión abordar el problema de las emboscadas de patentes en el marco de los nuevos proyectos de Reglamento o, por el contrario, considera que sería necesaria una legislación social complementaria para evitar el abuso de los derechos de patentes? ¿Se compromete la Comisión a garantizar un marco legislativo integral, coherente, sin contradicciones internas entre las normas de competencia y la legislación sectorial en materia de derechos de la propiedad intelectual? La cuarta y la quinta pregunta tienen relación con la gobernanza en materia económica o, si lo prefieren, en materia de competencia. Hemos aprendido que hay que intentar converger con otras instancias en materia de competencia y en esta convergencia es importante saber hasta qué punto ha hecho uso la Comisión, al diseñar estos Reglamentos, de las decisiones jurisdiccionales, de las decisiones de las autoridades nacionales o de las decisiones de las autoridades internacionales. Y la última pregunta hace referencia a un tema especialmente sensible para mi comisión, estoy seguro de que el señor Schwab dirá algo al respecto.

¿Piensa hacer algo la Comisión para garantizar un trato equitativo, un trato justo para la parte más débil en este contrato?